no tan precario, no tan volátil, no tan inestable como hemos tenido en la Unión Europea. Y usted ha citado el caso de España, que, efectivamente, lo ha padecido, fundamentalmente en el sector inmobiliario.

Así que hay que avanzar hacia medidas en esa línea, medidas que fortalezcan la especialización, la formación de los trabajadores, para situarlos en aquellos empleos de la sociedad del conocimiento, de las tecnologías de la información, de la sociedad especializada, sobre la cual debe basarse el modelo de producción y de creación de empleo del futuro. Ésa es la idea, y creemos que debe concretarla cada uno de los países, pero tenemos que coordinarlo entre todos los países europeos. Y, además, tenemos que ayudar desde la Unión Europea, por ejemplo a través de incentivos o estímulos como puede ser la utilización de determinados Fondos Estructurales —como por ejemplo, el Fondo Social Europeo—, estimulando a aquellos países que inviertan precisamente en ese modelo productivo de creación de empleos de calidad. Creo que esa debe ser la orientación que debe estar situada en el centro, en el núcleo duro de esa estrategia que, entre todos, tenemos que poner en marcha, no más allá de los próximos meses, no más allá del Consejo Europeo de junio, para sustituir a la estrategia insuficiente